til hamingju með hressileikaverðlaunin sem nýjung ungliðar sjálfsbjargar landssambands fatlaðra veitti háttvirtu alþingi þriðja desember síðastliðnum mig undrar reyndar það afskiptaleysi sem fjölmiðlar að morgunblaðinu frátöldu sýndu deginum og þessum sérstaka viðburði hér í húsinu sem öllum sem þar voru bar saman um að hefði verið sérstaklega hátíðlegur herra forseti ég mæli fyrir þingsályktun sem við flytjum allir þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs um að fela forsætisráðherra að skipa nefnd til að móta tillögur um það hvernig samráð stjórnvalda við samtök fatlaðra verði gert skylt og eftir atvikum bundið í lög markmiðið verði að við undirbúning allrar löggjafar setningu reglugerða og stjórnarframkvæmdir sem sérstaklega snerta fatlaða eða hafa áhrif á aðstæður þeirra í samfélaginu verði skylt að hafa samráð við þá í anda kjörorða evrópusamtaka fatlaðra ekkert um okkur án okkar herra forseti þó fatlaðra sé ekki getið sérstaklega í stjórnarskrá íslenska lýðveldisins hvorki í sjötugasta og sjöttu greinar eða í jafnréttisreglunni í sextugasta og fimmtu greinar nema sem með leyfi forseta að öðru leyti er ljóst að þessar reglur gilda skýrlega einnig um fatlaða í fyrstu grein laga um málefni fatlaðra annarri málsgrein segir með leyfi forseta við framkvæmd á markmiðum laganna skal tryggja heildarsamtökum fatlaðra og aðildarfélögum þeirra áhrif á stefnumörkun og ákvarðanir er varða málefni fatlaðra þetta er margítrekað í grunnreglum sameinuðu þjóðanna um jafna þátttöku fatlaðra að samfélaginu og kynntar voru á háttvirtu alþingi í janúar nítján hundruð níutíu og fjögur þessar reglur hafa verið okkur leiðarljós í jafnréttisbaráttu fatlaðra herra forseti um áratugaskeið hafa stjórnvöld gjarnan sent samtökum fatlaðra lög til umsagnar því miður hefur reyndin oftast verið sú að umsögnina skyldi gefa innan mjög skamms tíma og því ekki gefist tími til að ígrunda mál eins og vert hefði verið með tilliti til lýðræðis á fundum í félögunum og svo framvegis á þessu eru þó undantekningar herra forseti og er vinnsla að nýjum skipulags og byggingarlögum dæmi þar um sem umsagnaraðili snemma á ferlinu án þess að koma beint að hamingju frumvarpsins herra forseti sem betur fer eru þeir tímar liðnir að fjallað sé um fötlun svo sem hreyfihömlun sjóndepru eða heyrnarskerðingu sem sjúkdóm sem dæmi fólk frá þátttöku í samfélaginu eða geri það að annars flokks borgurum almennt er unnið eftir þeirri hugsun að auðvelda beri fötluðum eins og kostur er að lifa og starfa í samfélaginu á sömu forsendum og aðrir en til þess þarf samfélagið að taka sig á og ryðja ýmsum hindrunum úr vegi enn er því miður langt í land til dæmis hvað varðar aðgengismál of rík tilhneiging er til að fjalla um málefni fatlaðra og reyndar margra annarra hópa samfélagsins að þeim fjarstöddum en krafa fatlaðra er ekkert um okkur án okkar fatlaðir eru sjálfir dómbærastir á það hvar skóinn kreppir og því er hætt við að farið sé á mis við sérþekkingu ef ekki er haft samráð við þá um málefni sem þá varðar sérstaklega til dæmis við undirbúning löggjafar reglugerða eða ákvarðanir í skipulagsmálum xxxí skýrslu stefáns ólafssonar örorka og velferð á íslandi og í öðrum vestrænum löndum sem kom út nú á dögunum kemur fram að ísland er með mun verri afkomu öryrkja í hlutfalli við fullvinnandi fólk á vinnumarkaði en tíðkast á hinum norðurlöndunum og á meginlandi evrópu það er í ríkjum sem búa við svipaða eða lakari hagsæld en íslendingar danir og svíar skera sig úr en þar er orðin hefð fyrir að hafa gott samband við samtök fatlaðra svíar eru með stofnun umboðsmanns fatlaðra og frá nítján hundruð níutíu og níu hafa þar verið í gildi lög sem banna mismunun fatlaðra á vinnumarkaði

um málefni fatlaða þegar árið nítján hundruð áttatíu með jafnmörgum fulltrúum frá fötluðum og yfirvöldum sem fylgist með aðstæðum fatlaðra í samfélaginu og ráðleggur stjórnvöldum auk þess að geta haft frumkvæði að úrbótum á einstökum sviðum

ég þakka forseta og forsætisnefnd að mér sé gert kleift að mæla fyrir þessari þingsályktun sem er mér hjartans mál ég er fullviss um að hún á stuðning vísan í öllum flokkum enda